Glückwunsch auch an die spanische Präsidentschaft, die uns wirklich geholfen hat, das zügig voranzubringen!

Es ist sehr wichtig, dass wir mehr Nord Süd Verbindungen haben.

Das heißt, wir brauchen eine bessere Datenlage, auch um verlorene Investitionen zu vermeiden.

Und was heißt es, wenn wir Shell Gas in Europa haben? Wir brauchen von der Kommission ein Papier, das den Staatschefs eine Einschätzung gibt, wo der Gasmarkt heute ist.